Gospod predsednik, želim opozoriti na nevarnost določene normalizacije ideje o zaščiti evropskega načina življenja. Ta domneva, da ga ogroža nekdo od zunaj in da ga je potrebno braniti pred tujci. Posledice so že vidne poteka varovanje mej z grobimi kršitvami azilnega prava in človekovih pravic. Onemogočeno je vlaganje prošenj, prihaja do verižnega vračanja in policijskega nasilja. Švica je celo ustavila vračanje beguncev in migrantov v kandidatko za pridružitev schengenskemu območju zaradi sodno potrjenih kršitev človekovih pravic. Evropski voditelji pa so ob tem tiho. Toda kršenje mednarodnega prava in človekovih pravic ni in ne sme postati evropski način življenja. Tega določajo vrednote iz drugega člena Pogodbe o Evropski uniji. Tudi te vrednote pa bi morali izpostaviti kot pomembne pri poimenovanju področij dela evropskih institucij, vključno s Komisijo, ter kot ključni politični kriterij za članstvo v Schengnu.